17.Januar zugestimmt, der IMCO Ausschuss ebenfalls und morgen bitte ich um das Votum des gesamten Europäischen Parlaments. Ein scheinbar kleines Detail ist in den Medien zum großen Hit geworden, nämlich das einheitliche Ladegerät für Handys und andere kleinere Geräte. Und die öffentliche Zustimmung ist auch berechtigt. Es geht um Bürokratieabbau und vielleicht noch wichtiger um Müllvermeidung.

Das wird demnächst ein Ende haben. Es gibt auch eine pikante Vorgeschichte. Bereits Kommissar Verheugen und Kommissar Tajani haben sich bemüht, eine Regelung für einheitliche Ladegeräte zu finden. 2009 gab es dann mit 14führenden Herstellern eine freiwillige Vereinbarung, die aber nur bis Ende 2012 hielt. Darum haben wir, die Abgeordneten, die Initiative ergriffen.

Ich erwarte nun eine konstruktive Zusammenarbeit von den Herstellern mit der Kommission, mit dem neuen Parlament, um neue innovative Lösungen zu finden. Und ich appelliere hier an die Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht nach der Wahl wiederkommen, den Fortgang ganz genau zu beobachten, denn sicher müssten die Mitgliedstaaten Interesse an dieser Lösung haben, aber ich vertraue eigentlich mehr den Abgeordneten, dass sie das zu einem vernünftigen Ende bringen.

Das haben wir auch in den Debatten eben gehört. Aber umso wichtiger ist die störungsfreie Anwendung. Und ich will einige weitere Ergebnisse aufzählen, die wir erreicht haben, und die ja auch nicht unerheblich sind. Zum einen der Schutz der Verbraucher Die Verbraucherorganisationen werden in Zukunft bei der regelmäßigen Evaluierung umfassend einbezogen. Wir haben eine Modernisierung dieses Gesetzes erreicht mit Anpassung an andere bestehende Richtlinien. Es ist ein effizientes Instrument, um Störungen zwischen verschiedenen Geräten zu verhindern. Wir haben eine effizientere Marktüberwachung erreicht, um die Produktgruppen, die negativ auffallen, auch leichter überprüfen und zentral registrieren zu können.

Mit diesem Gesetz werden wir aber auch und das ist auch unser Anliegen im Binnenmarkt Ausschuss die Wettbewerbschancen der europäischen Elektronikindustrie erheblich verbessern.